Az összevont napirendünk címe a Tiszta energia, és a cél a párizsi klímamegállapodásnak a teljesítése. Ugyanakkor a tagországoknak azt akarjuk előírni, hogy mennyiben növeljék a megújulóenergia előállításukat és felhasználásukat. És elfeledkezünk arról, hogy a nukleáris energia is tiszta energia a szén dioxid kibocsátás szempontjából. Itt az az illúzió él, hogy építsünk minél több szélerőművet, naperőművet, ezzel munkahelyet teremtünk, az energiaszegénységet is megszüntetjük.